Hvala, predsedujoča. Spoštovani! Predlog zakona o dopolnitvi Gradbenega zakona, ki so ga vložili poslanci in poslanke SDS predstavlja že drugi poizkus parcialnega spreminjanja obstoječega zakona. Spomnimo se, da smo predlog podobnega spreminjanja Gradbenega zakona že obravnavali, in sicer na prejšnji seji, pred slabim ni, takrat sicer na predlog državnega sveta. Predlagatelji zakona ocenjujejo, da je obstoječi zakon potrebno spremeniti, ker naj bi novi gradbeni zakon ne prinesel poenostavitev in skrajšanja postopkov, odprave administrativnih ovir ter zagotavljanje varnosti strank v postopkih. Ocenjujejo, da obstoječi ocenjujejo, da obstoječi Gradbeni zakon v praksi uvaja številne nove birokratske ovire, nepotrebne postopke, med temi postopki je tudi pridobitev uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe. Predlagatelji naj bi s to dopolnitvijo zmanjšali nepotrebne stroške investitorjem in odpravili administrativne ovire pri pri pridobivanju uporabnega dovoljenja za enostanovanjske stavbe. V poslanski skupini Socialnih demokratov se strinjamo s predlogi, ki bi doprinesli k večji zaščiti strank in odpravi nepotrebnih stroškov ter trativnih ovir, vendar se moramo tudi zavedati, da je vsakršno parcialno spreminjanje zakona brez predhodno opravljenih evalvacij obstoječega zakona lahko površno in neodgovorno. Na pristojnem Ministrstvu za okolje in prostor namreč že poteka proces evalvacije sprejete gradbene oziroma prostorske zakonodaje, katere cilj je, da v praksi zaživi ureditev, ki bo sicer skladna z najvišjimi strokovnimi standardi, a bi bila hkrati življenjska in ljudem prijazna. Zavedati se je potrebno, da je namen Gradbenega zakona, da ščiti javni interes, ki predvsem v zagotavljanju zdravja in življenja ljudi ter varnosti in zanesljivosti objektov pa tudi njihove skladnosti z urbanističnimi pravili, ki so usmerjena k zagotavljanju kakovosti življenjskih razmer in varstvu okolja. Uporabno dovoljenje se namreč pridobi, če so izpolnjene predpisane bistvene zahteve in če je objekt skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Velja poudariti, da je zahteva po pridobitvi uporabnega dovoljenja tudi za enostanovanjske stavbe bila ves čas del gradbene zakonodaje in da ima večino evropskih držav za tovrstne objekte določene administrativne zahteve v zvezi s preverjanjem ustreznosti in skladnosti stavb. Tudi enostanovanjskih stavb. Kot rečeno, Socialni demokrati pričakujemo, da bo pristojno ministrstvo v doglednem času opravilo celovito evalvacijo izvajanja gradbenega zakona ter na izsledkih le-te pripravilo predlog sprememb in dopolnitev, ki bo na ustrezen način saniral morebitne pomanjkljivosti zakona. Poslanski skupini Socialnih demokratov zato ocenjujemo, da predlog zakona o dopolnitvi Gradbenega zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.